Hoe kunnen wij verantwoorden dat wij het vrije verkeer van personen ontzeggen aan mensen die als EU burgers hier recht op hebben, terwijl via een ander loket paspoorten met een prijskaartje over de toonbank gaan.

Het verkrijgen van de nationaliteit moet afhangen van objectieve, heldere criteria, niet van de dikte van je portemonnee. Wat gaat de Raad hieraan doen om betere afspraken te maken zodat lidstaten hier op een verantwoordelijke wijze mee om kunnen gaan?